Herr Präsident, meine Herren Kommissare, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nun steht uns also der Sondergipfel ins Haus und wir reden uns hier die Köpfe heiß, sind schon um Harmonie bemüht. Der Sondergipfel, der einzig und allein der Erarbeitung des Ratsmandats für die Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen gewidmet ist. Zur Vorbereitung sind ja mittlerweile zwei aufeinander Bezug nehmende Verhandlungsboxen produziert worden. Um es deutlich zu sagen Wir sind nicht zufrieden, wir können nicht zufrieden sein mit dem, was da vorliegt. Wir sind auch mehr als verärgert darüber, wie sich der Rat in Haushaltsfragen verhält unverantwortlich! Das muss uns alle dazu bringen zu wiederholen, was wir schon im Juni des letzten Jahres gesagt haben Wir brauchen ein ordentliches Eigenmittelsystem, eines, das die Bezeichnung eigen auch wirklich verdient. Der erste kleine Schritt, den die Kommission dazu getan hat, reicht nicht. Wir brauchen fast nichts dringender als eben diese wirklichen Eigeneinnahmen, die den europäischen Haushalt von allen Überweisungen aus den Mitgliedstaatenhaushalten unabhängig macht. Diese Unabhängigkeit brauchen wir, damit diese unerträgliche Haltung und die Argumentation in manchen Mitgliedstaaten gegenstandslos werden.

Nie diskutieren sie über politische Prioritäten, ihre Prioritäten. Nie bekommen wir gesagt, was sie denn mit dem europäischen Haushalt erreichen wollen. Keine Idee zur Zukunft der Europäischen Union. Der Rat geriert sich nicht als europäische Institution, sondern als Ansammlung von 27 nationalen Egoismen, die sich alle zanken wie die Kesselflicker. Ja, es soll einen Kuchen geben. Aber sie streiten sich darüber, welche Zutaten SIE zum Kuchen liefern müssen und wie groß denn IHR Stück vom Kuchen ausfallen kann. Alle wollen essen, keiner will backen. Schrecklich!